wir heute diese dringliche Debatte führen müssen. Wir diskutieren diese Fragen ja nicht zum ersten Mal. Im November hat unser Haus in einer Entschließung deutlich gemacht, dass die Überarbeitung der Justiz und strafrechtlichen Vorschriften in Rumänien die Unabhängigkeit der Justiz nicht beeinträchtigen darf, weil nur so die Korruption nachhaltig bekämpft werden kann. Kontrolle und Gegenkontrolle müssen hergestellt und die parlamentarische Überwachung der Nachrichtendienste gestärkt werden. Leider haben unsere Forderungen nicht die notwendige Beachtung gefunden.

Es geht nicht gegen Rumänien es geht um unser gemeinsames Rechtsverständnis. Ein funktionierender Rechtsstaat ist die wesentliche Säule des gemeinsamen Europa, und das wurde in den Kopenhagener Kriterien eindeutig festgelegt. Auf deren Einhaltung zu bestehen, ist daher keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Mitgliedstaats, es ist in unser aller Interesse. Natürlich darf das nicht einseitig und oberlehrerhaft sein. Aber die gemeinsamen rechtsstaatlichen Prinzipien müssen wir im Dialog festigen. Das ist unsere Botschaft in Richtung Bukarest. Nur so werden Ost und West zusammenwachsen.